Pani Przewodnicząca! To sprawozdanie jest przykładem tego, że Unia Europejska ideologizuje wszystko, czym się zajmie. Nawet głupie dwie literki na końcu domeny potrafi ubrać w jakieś nieprawdopodobne stwierdzenia o ochronie europejskiej tożsamości. Chce uzależniać to od promowania wartości unijnych. Jestem pewien, że nawet jakbyśmy tu o ziemniakach debatowali, to by się okazało, że ziemniak może być narzędziem europejskiej tożsamości i promocji unijnych wartości.

Głosowałem przeciwko temu.